Wenn man die Zahlen der vergangenen Jahre miteinander vergleicht, so stellt man schnell fest, dass unser Europäischer Bürgerbeauftragter, Herr Diamandouros, auch im Jahr 2012 sehr gute Arbeit geleistet hat. 740 von den 2400 eingegangenen Beschwerden fielen in die Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten.

Als Beispiel wurde bereits der Sonderbericht zum Wiener Flughafen genannt, den ich als Sternstunde der Zusammenarbeit zwischen Bürgerbeauftragtem, Petitionsausschuss und Kommission sehe. So muss man auch bei kritischen Fragen miteinander umgehen.

Neben der Bearbeitung von Beschwerden veröffentlichte Herr Diamandouros auch fünf Grundsätze für den öffentlichen Dienst Engagement für die Europäische Union, Integrität, Objektivität, Respekt für andere sowie Transparenz Werte, denen sich jeder einzelne Mitarbeiter der Institutionen und jeder Abgeordnete verschreiben sollte!

Seit 2003 sind Sie im Amt und haben ein effizientes Netzwerk europäischer Bürgerbeauftragter errichtet und tausenden Bürgern geholfen. Sie haben dazu beigetragen, die Verwaltung effizienter und transparenter zu gestalten und das Amt des Bürgerbeauftragten wesentlich geprägt. Natürlich kann man sich die Frage stellen Kann man das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten verbessern?

Selbstverständlich kann man das, aber wir können es nur deshalb, weil Sie uns ein hervorragendes Erbe hinterlassen haben!